Spoštovana predsedujoča, spoštovane kolegice poslanke in poslanci! Prometna varnost in z njo povezana zaščita vseh udeležencev v prometu je cilj vseh nas. Nacionalni program varnosti cestnega prometa dva tisoč trinajst do dva tisoč dvaindvajset kot strateški dokument na tem področju za svoj dolgoročni cilj postavlja vizijo nič. Torej, nič mrtvih in nič hudo poškodovanih zaradi prometnih nesreč. Za nas, poslance Nove Slovenije, šteje vsako življenje, zato so maja dva tisoč šestnajst predlagali spremembe in dopolnitve Zakona o varnosti cestnega prometa, ki je v isto kategorijo uvrščal kolesa in kolesa s pomožnim motorjem do petdeset "kubikov" in prostornine. Razlika med skuterjem in tako imenovano "petindvajsetico" in močnejšimi kolesi z motorjem je zgolj v elektroniki, ki omejuje hitrost. Glede drugih značilnosti je vse enako: teža, velikost, vodljivost in na žalost velikokrat tudi hitrost. Za vožnjo z njimi ni potrebno imeti vozniškega dovoljenja. Kolesa s pomožnim motorjem ni bilo potrebno registrirati in opraviti tehničnega pregleda, niti jih ni bilo mogoče zavarovati. Vozniki za vožnjo z njim niso potrebovali zaščitne varnostne čelade. Vse to so bili razlogi, iz, katerih smo v Novi Sloveniji predlagali določitev najnižje starostne meje za voznike koles s pomožnim motorjem, in sicer štirinajst let ter obvezno uporabo varnostne zaščitne čelade do starosti osemnajst let. Predlagali smo tudi sklenitev obveznega osnovnega zavarovanja, tako kot pri kategoriji koles z motorjem. Iz te zavarovalne police bi bila v primeru povzročene prometne nesreče krita odgovornost. Skupni strošek lastnika iz tega naslova bi znašal okrog trideset evrov. Predlagali smo tudi obvezno uporabo identifikacijskih tablic. Poudarjamo, identifikacijska tablica ne bi bila registrska tablica, saj tega kolesa saj tega kolesa ne bi bilo potrebno registrirati, temveč bi pristojni upravni organ kolo s pomožnim motorjem na podlagi sklenjene kupoprodajne pogodbe le vpisal v evidenco koles s pomožnim motorjem. Tako kot današnji predlog za vlado ni sprejemljiv, leta dva tisoč šestnajst tudi naš predlog ni bil sprejet in to kljub vloženim amandmajem, ki so odpravili večino pomislekov, in kljub podpori strokovne javnosti. Razlog, brez dvoma le dejstvo, da je predlog vložila Nova Slovenija in ne koalicija. Stranka SMC je namreč takoj po odločitvi državnega zbora v prvi obravnavi, da je predlog primeren za nadaljnjo obravnavo, vložila svoj predlog novele istega zakona ter Zakona o motornih vozilih. No, razlika med našim in vladnim predlogom je velikanska. Kolo s pomožnim motorjem je zdaj uvrščeno med motorna kolesa, kar za njihove lastnike pomeni skoraj enako obveznost kot za motorna vozila. Tehnični pregled in registracija vsakih pet let, ker morajo imeti registrsko tablico in ne le evidenčne, ki bi omogočala zgolj identifikacijo lastnika, kot smo predlagali krščanski demokrati. Če vlada meni, da je tudi današnji predlog pomanjkljiv in nedorečen, ga lahko z amandmaji izboljšamo. Današnji predlog v Novi Sloveniji pozdravljamo, saj odpravlja nesmiselne birokratske ovire zaradi zakonske obveznosti registracije koles s pomožnim motorjem. Predlog sprememb Zakona o motornih vozilih bomo podprli.